În cădere liberă din punct de vedere al popularității, în urma unor măsuri de austeritate de o duritate sălbatică, cu consecințe dramatice asupra nivelului de trai, Guvernul României recurge la metode antidemocratice tot mai violente pentru a se menține la putere. Așa cum au spus colegii mei, arestarea nejustificată și abuzivă a unui membru marcant al opoziției, ales prin votul direct al cetățenilor, reprezintă cel mai recent și mai îngrijorător exemplu din seria de amenințări și hărțuieli la adresa forțelor de opoziție, în timp ce bugetul de stat este prădat de clientela politică, măsurile haotice ale acestora adâncind criza economică și socială și sporind îngrijorător tensiunea socială. De aceea protestăm și noi, împreună, împotriva atacurilor prin care se încearcă intimidarea opoziției politice și a sindicatelor și cred că forurile europene trebuie să ia poziție față de încălcările flagrante ale drepturilor democratice din România.